Glede na to, da gre za formalno zadevo, dovolite samo nekaj besed. Zakon o elektronskih komunikacijah v v dvestodevetindvajsetem členu opredeljuje Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije kot organ za svetovanje pri usmerjanju razvoja elektronskih komunikacij in pri varstvu interesov potrošnikov na področju elektronskih komunikacij, ki ga ustanovi državni zbor. Svet za elektronsko komunikacijo je bil ustanovljen na na podlagi odloka o ustanovitvi Sveta za elektronske komunikacije, ki ga je državni zbor sprejel v letu dva tisoč deset. Zadnja novela Zakona o elektronskih komunikacijah v štiriintrideseti točki dvestošestinpetdesetega člena določa, da z dnem uveljavitve zakona, ta odlok preneha veljati, uporablja pa se do izdaje novega odloka. Odlok vsebinsko sledi določbam prejšnjega odloka z dopolnitvijo, da sedanji člani Sveta za elektronske komunikacije nadaljujejo z delom do poteka njihovega mandata, tako kot to določa dvestotriinpetdeseti člen Zakona o elektronskih komunikacijah. Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je kot matično delovno telo obravnaval in sprejel predlog odloka in ga posredoval državnemu zboru v sprejem. Hvala.